Monsieur le Président, depuis l'effondrement du bloc soviétique, le moins que l'on puisse dire c'est que la Russie a du mal à trouver les voies de la démocratie, avec des hauts et des bas.

Alors, comme le dit notre résolution, on peut avoir des doutes sur le fonctionnement des institutions judiciaires en Russie et l'affaire Magnitski n'en est qu'une triste illustration parmi tant d'autres. Le mot doutes, d'ailleurs, est faible car, pour ma part, je n'ai pas de doutes.

Un des pays où les défenseurs des droits de l'homme sont les plus pourchassés et c'est un véritable puzzle répressif qui se met en place à leur encontre. La loi obligeant les associations qui reçoivent des fonds de l'étranger à se déclarer sur un registre des agents de l'étranger n'en est qu'une des nombreuses illustrations. Ce n'est rien d'autre que la réponse de Vladimir Poutine au rôle de ces ONG dans les mouvements de protestation qui ont eu lieu au cours des dernières élections.

Début juin, s'est tenu un sommet Union européenne Russie. Quel bilan pouvez vous en tirer en matière de démocratie et de droits de l'homme? À quoi sert le partenariat Union européenne Russie dans ce domaine?